Kluczowym gospodarczo elementem relacji unijno rosyjskich jest oczywiście energetyka. Potrzebna tu jest transparentność, uczciwa konkurencja i wykluczanie zachowań monopolistycznych, do których niestety przyzwyczaił nas Gazprom.

Szczególnie dziś Komisja Europejska musi pamiętać, że bez względu na rozmowy o nowym porozumieniu ramowym nie może być mowy o jakichkolwiek wyłączeniach inwestycji South Stream spod zasad trzeciego pakietu energetycznego, w tym szczególnie spod zasady dostępu stron trzecich do infrastruktury przesyłowej w Unii Europejskiej. Takie przywileje prawne oznaczałyby, że Unia Europejska sama wspiera budowę obcego monopolu na europejskim rynku gazowym. W planowaniu relacji z Rosją musimy też zdawać sobie sprawę, że te ambitne cele oznaczają tylko jedno żadnego nowego porozumienia ramowego Unia Rosja nie będzie. Nasze relacje gospodarcze będą opierały się na podejściu sektorowym, a to oznacza, że Komisja Europejska musi być szczególnie ostrożna i uważna wobec tego, co dzieje się na wspólnotowym rynku w zakresie ochrony konkurencji i bezpieczeństwa dostaw energii.